herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um svokallaða upprunaábyrgð á raforku eða það sem líka hefur verið kallað græn vottorð og tengist raforku sem er framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum markmið þessa frumvarps er að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti með græn vottorð vegna raforku sem framleidd er

með þessum grænu vottorðum er í reynd staðfest að raforka sé framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum það er vindorku sólarorku vatnsorku jarðvarmaorku og reyndar líka öldu og sjávarfallaorku sem aðeins er byrjað að framleiða líka orku úr lífmassa lífgasi gasi frá skólphreinsistöðvum og hauggasi sem sagt flestum tegundum af orku sem ekki eru úr jarðefnaeldsneyti það gildir um þetta frumvarp eins og svo mörg önnur að með því þá erum við íslendingar að gangast undir þjóðréttarlegar skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt e e s samningnum þar sem teknar verða þá upp í hinn íslenska rétt ákvæði eða viðeigandi ákvæði tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins sjötíu og sjö tvö þúsund og eitt e b frá tuttugasta og sjöunda september tvö þúsund og eitt sem miða að því að auka framleiðslu rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum sem brúkast skulu á hinum innri raforkumarkaði þessi tilskipun var hluti af e e s samningnum með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer

í þessu frumvarpi er lagt til að landsneti verði falið hlutverk þess sem fer með vottunina og á að hafa eftirlit með útgáfu grænna vottorða hér á landi

kerfisstjóranna þeirra sem stýra flutningi og miðlun rafmagns á hinum norðurlöndunum í þessu tilliti þannig að hér á hinum íslenska raforkumarkaði hefur landsnet sem kerfisstjórinn yfirsýn yfir framleiðslu á raforkukerfinu og þess vegna felst gott hagræði í því að fela því fyrirtæki hlutverk þess aðila sem fer með vottunina hér á landi ég vil geta þess alveg sérstaklega og undirstrika það að sjálfstæði landsnets gagnvart innlendum raforkuframleiðendum er tryggt með sérlögum um fyrirtæki og með sérstökum ákvæðum raforkulaga sem einmitt voru rifjuð upp og rædd hér í fyrirspurnartíma í síðustu viku í ákvæðum raforkulaga er jafnframt kveðið á um bókhaldslegan og stjórnunarlegan aðskilnað gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda framleiðslu dreifingu eða sölu á raforku ég vil líka að það komi alveg skýrt fram til upprifjunar að stjórn landsnets sú stjórn sem nú situr hún var skipuð af iðnaðarráðherra en ekki fjármálaráðherra sem aftur á móti fer með handhöfn eignarréttar fyrir hönd ríkisins gagnvart landsvirkjun og þar með landsneti hin grænu vottorð gefa þeim sem framleiða raforku sem hafa hátt hlutfall af endurnýjanlegum orkugjöfum færi á að selja slík vottorð vegna raforkuframleiðslunnar kaupendur vottorða eru þeir sem sjá hag sinn í því að styðja við framleiðslu á grænni raforku og sem vilja líka sýna fram á það í bókhaldi sínu að það hlutfall endurnýjanlegrar raforku af orkukostnaði þeirra sé sem því miður hærra þannig að ýmis fyrirtæki sem vilja tileinka sér græna ímynd þau styðja við framleiðslu á endurnýjanlegri orku með þessum hætti með því að kaupa sér þessi grænu vottorð nú þegar þá stunda innlend orkufyrirtæki viðskipti með þessi grænu vottorð og það má geta þess þó það kunni að hljóma undarlega í eyrum margra að landsvirkjun hefur til dæmis umtalsverðar tekjur af því að selja græn vottorð eftir

grænu vottorðum hingað til hafa hins vegar íslensku fyrirtækin sem hafa selt þessi grænu vottorð þurft að leita til erlendra fyrirtækja sem hafa vottunargetu samkvæmt opinberum stöðlum til þess að staðfesta uppruna raforkunnar í stuttu máli herra forseti má segja að þau fyrirtæki úti í evrópu sem framleiða græna orku þau hafi í reynd möguleika á þrenns konar tegundum viðskipta við sína viðskiptavini í fyrsta lagi geta þau selt þeim græna endurnýjanlega orku í öðru lagi þá geta þau selt þeim orkuna ásamt grænu vottorðunum í þriðja lagi geta þau bara selt vottorðin ein sér við íslendingar erum að sjálfsögðu ekki tengdir raforkuneti evrópu þannig að við erum ekki í þeirri aðstöðu að geta selt inn á innri raforkumarkaðinn endurnýjanlega orku sem er framleidd hér á íslandi við getum hins vegar selt þessi grænu vottorð og það eru menn byrjaðir að gera í nokkrum mæli þessi tilskipun sem ég reifaði hérna áðan hefur ekki að öllu leyti verið tekin upp til framkvæmda innan landa evrópusambandsins nokkur lönd hafa gert það og í vaxandi mæli þá eru löndin að taka þetta upp þessi háttur var af einkafyrirtækja sem voru að framleiða græna orku ekki bara einkafyrirtækja allra fyrirtækja sem voru að framleiða græna orku nú sýnist mér að þróunin sé sú að þessi aðferð sé að ryðja sér töluvert í ríkari mæli til rúms úti í evrópu þannig að það er vel hugsanlegt að við stöndum á upphafi nýs skeiðs þar sem eftirspurn eftir íslenskum grænum vottorðum verður miklu meiri heldur en hún hefur verið ég greindi hérna frá því áðan að nú þegar væru hafin viðskipti sem skipta máli fyrir íslensk fyrirtæki með þessi grænu vottorð og það er mjög líklegt að á næstu árum þá aukist það töluvert þetta eru svona hið efnislega innihald þessa frumvarps ef ég vík þá aðeins að köflum frumvarpsins þá herra forseti er í fyrsta kafla frumvarpsins að finna ákvæði um markmið þess sem er að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti með þessu grænu vottorð í þessum kafla er líka að finna skilgreiningar á þeim hugtökum sem skipta máli varðandi frumvarpið í öðrum kafla frumvarpsins eru svo ákvæði sem varða sjálf hin grænu vottorð þar er kveðið á um það að landsnetið annist eftirlit með útgáfu þessara grænu vottorða og það fyrirtæki skuli líka ganga úr skugga um áreiðanleika erlendra vottorða sem eru gefin út á evrópska efnahagssvæðinu og þá er í kaflanum líka kveðið á um umsóknir og útgáfu og hvað beri að tilgreina í slíkum vottorðum þar á meðal annars að koma fram herra forseti hvort um er að ræða stóra eða litla

það er af ástæðum sem ekki beinlínis varða ísland en það er hins vegar rétt að það komi fram að í vottorðum kemur fram hvers eðlis viðkomandi virkjun er í þriðja kafla frumvarpsins er síðan líka kveðið á um viðurkenningu erlendra vottorða hér á landi en þá er um leið lögð sú skylda á herðar landsnets að leita staðfestingar á útgáfu slíkra vottorða í viðkomandi útgáfulandi að sama skapi þá er landsneti líka skylt að veita erlendum vottunarfyrirtækjum upplýsingar um þau grænu vottorð sem eru gefin út hér á landi í fjórða kaflanum er síðan kveðið á um stjórnsýslu og eftirlit vegna þessara vottorða í fimmta kaflanum eru svo lagðar til breytingar á raforkulögum lögum um stofnun landsnets þar sem landsneti verði sem sagt heimilað að annast útgáfu þessara grænu vottorða að óbreyttu þá hefur landsnet ekki heimild í framangreindum lögum til þess að annast hlutverk sem því er hins vegar heimilað með þessu frumvarpi ef samþykkt verður ég vil líka taka það fram að við undirbúning frumvarpsins þá var leitað umsagnar samorku orkustofnunar og landsnets og það hefur verið tekið tillit til athugasemdanna sem bárust frá þessum aðilum ef þetta frumvarp verður óbreytt að lögum þá er það mat fjárlagaskrifstofunnar hjá fjármálaráðuneytinu að það muni ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð herra forseti með þessum tillögum sem hér eru lagðar fram í frumvarpinu þá er ætlunin sú að bregðast við þjóðréttarlegum skuldbindingum íslands á grundvelli e e s samningsins og innleiða ákvæði tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins sem ég áðan vísaði til og fjallar um að auka framleiðslu með endurnýjanlegum orkugjöfum með aðild íslands að hinum sameiginlega innri raforkumarkaði í evrópu má segja að það hafi opnast ákveðin ný tækifæri sem í þessu felast fyrir íslenska raforkuframleiðendur og með þessu frumvarpi þá er verið að setja á fót kerfi til þess að tryggja og sannreyna upprunaábyrgð á raforku sem er framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum ég legg herra forseti til að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu